Es decir, que 15 miembros estaban a favor y 14 tenían o algunas reservas o desde luego estaban en contra. Querría también referirme a la desgracia de que la motivación sea puramente política, cuando histórica y tradicionalmente la Comisión de Control Presupuestario suele tener un respeto institucional precisamente por los procedimientos electorales de los Estados miembros. De hecho, no viajamos, no hacemos misiones, precisamente respetando escrupulosamente esa situación. A pesar de ello, ya en 2014, a pesar de que el presidente Martin Schulz llevaba dos años en la Presidencia, precisamente ese año, en el que se convirtió en Spitzenkandidat de los socialistas, fue atacado por primera vez.

Y precisamente ¿por quiénes? Por colegas alemanes suyos del PPE. El año pasado volvimos a la carga. Pero el año pasado pudimos finalmente negociar, precisamente después de que tanto el presidente, Martin Schulz, como el secretario general, en representación de la administración, nos dieran respuesta a todas las preguntas que se habían planteado en el cuestionario previo. Y lamento que se lamente, en el apartado 38 de este texto de la Resolución, el procedimiento democrático, que se ganó por 480 votos a favor y 190 en contra. Creo que la democracia, desde luego, hay que reconocerla y, pudiendo, recomponerse como se hizo, la verdad. Y este año es penoso ver que, de nuevo, y en este caso estamos hablando de un procedimiento absolutamente legítimo de un país como es Alemania, un candidato a ser canciller alemán está siendo atacado desde esta Cámara con medias verdades o con más bien medias mentiras hasta tal punto que tenemos al Frente Nacional apoyando cada vez más. Yo, desde luego, me preocuparía si fuera la autora de tales textos o el autor de tales textos, porque se ha llegado incluso hasta el punto de que en algún caso se ha pretendido que algún grupo mayoritario apoyase esos textos del Frente Nacional atacando al presidente Schulz, todos sabemos por qué razones.